Europa oczywiście potrzebuje nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, a to wymaga znacznych inwestycji to jest truizm. Rozumiemy potrzebę pozyskiwania nowych środków na ten cel i w pełni zgadzamy się z zasadą, że to użytkownicy, którzy najbardziej przyczyniają się do zużycia dróg, powinni ponosić w największym stopniu koszty

Niestety to sprawozdanie znacząco wykracza poza ten cel i obejmuje swoim zakresem także samochody osobowe indywidualnych użytkowników dróg. Jest to ogromne obciążenie dla obywateli państw członkowskich i znaczna bariera finansowa w dostępie do taniego, a w wielu regionach jedynego powszechnego środka transportu, jakim jest własny samochód. Mamy także poważne obawy, czy zamknięty katalog celów, na które środki pozyskiwane z opłat drogowych będą mogły być przeznaczane, w równym stopniu odpowiada na potrzeby inwestycyjne różnych państw członkowskich. W opinii grupy EKR tego rodzaju pomysły znacząco wykraczają poza ramy wniosku Komisji i dlatego w jutrzejszym głosowaniu tego sprawozdania poprzeć nie możemy.